Pero no es legítimo hablar de acuerdo cuando una de las partes afectadas, el pueblo palestino, ni ha sido consultado ni ha firmado ningún tipo de pacto. Esta parodia no es legal, porque vulnera el Derecho internacional e infinidad de resoluciones de las Naciones Unidas.

Podríamos llamarlo la gran estafa del siglo, que tiene como objetivo acabar con el pueblo palestino y, además, tapar las vergüenzas de dos criminales perseguidos en sus distintos países.

El señor Borrell hizo recientemente un pronunciamiento que me parece que es excelente, y quiero desde aquí felicitarle y agradecérselo.